Le régime du président Yameen a l'amabilité de ne faire exécuter les sentences qu'à leur majorité.

Sous la plage, c'est l'enfer! Alors, autant le savoir au moment de cliquer et de réserver ses vacances.